Madame la Présidente, Madame la représentante de Mme Mogherini, à la veille du sommet de Riga, il convient de faire un bilan de la politique du partenariat oriental aucune des promesses de l'après guerre froide n'a été tenue.

qu'il s'agisse de la Serbie, de la Géorgie ou de l'Ukraine, pour citer les pays en conflit.

Pour quel bilan? D'autres confrontations auront lieu tant que nous soutiendrons une politique belliciste et d'extension de l'OTAN contre l'intérêt de l'Europe et des Européens. Nous sommes à un moment favorable grâce à M. Kerry et à une politique réaliste voulue également par la haute représentante.